La ringrazio anche per la lunga maratona che l'ha impegnata oggi pomeriggio. Ci sono stati dibattiti molto civili, ci sono state però delle parole sgradevoli e a nome dell'Ufficio di presidenza le esprimo la nostra solidarietà parole che comunque saranno valutate dall'Ufficio di presidenza.